Doresc să subliniez importanța acordată în cadrul acestui raport sectorului acvaculturii, care este esențial pentru securitatea alimentară, pentru creșterea economică și pentru ocuparea forței de muncă în regiunile rurale. De peste 10 ani, însă, acvacultura europeană este într o situație de stagnare.

Acvacultura de apă dulce poate ajuta la redresarea economică a unui important număr de zone rurale, iar producția internă poate contribui la dezvoltarea sectorului procesării, de asemenea un sector important din punct de vedere economic.

Din păcate, statul pe care îl reprezint nu produce în prezent decât o mică parte din produsele de acvacultură disponibile, în jur de